Die Entscheidung, ob die Politik in Griechenland gut oder schlecht war, die werden irgendwann andere Menschen treffen. Ich stelle nur fest Die Entwicklung in Griechenland war eine gute, es hat sich weiterentwickelt.

Und ich bin mal gespannt, ob die neue Regierung solche Fortschritte auch erzielt.